Señora Presidenta, empezaré por un refrán español menos cesarista, pero más cercano, creo, a lo que los ciudadanos nos piden en estos momentos de zozobra europea lo mejor es enemigo de lo bueno. Es decir, nos piden que cooperemos, que nos esforcemos y no que intentemos ganar posiciones ventajistas o notoriedad. Creo que el camino emprendido, sinceramente, es el equivocado, e incluso veo que las dos enmiendas presentadas por el señor Rivellini, en este sentido, son muy elocuentes, puesto que van hacia atrás respecto de las primeras propuestas que, digamos, entiendo demasiado arriesgadas. En el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo lo hemos debatido a fondo y seguimos exigiendo transparencia y claridad en todas las cuentas, como hemos venido haciendo y seguimos haciendo, pero lamentamos que el camino que se ha decidido suponga una renuncia a la mayoría de las instituciones. Entiendo que un grupo de alto nivel de las dos instituciones —tal como ha propuesto mi colega Geier— era el buen camino de madurez, si a usted, señora Gräßle, no le gustan los funcionarios —yo creo que están haciendo su papel—. Y, desde luego, darle finalmente al Tribunal de Justicia la última palabra es una triste solución. Creo que la madurez de ambas instituciones requería un poco más de fuerza, un poco más de rigor.